Panie Przewodniczący! Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, mówiąc te wszystkie słuszne słowa, bo tutaj padają wyłącznie słuszne słowa, dlaczego na Ukrainie nie zadziałała demokracja.

Przypomnę, rok temu były wybory parlamentarne, które w sumie uznaliśmy, a za rok mają się odbyć wybory prezydenckie. Spór odbywa się na Majdanie, a nie w Radzie Najwyższej, i trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie dlaczego? W polityce są dwie rzeczy fatalne.

Jeżeli ktoś na tej sali uważa, że sankcje opisane tak albo inaczej będą cudownym sposobem na wyjście z kryzysu, to się myli. Sankcje się pojawiają sankcje czyli kara i kończy się rozmowa. Jeżeli chcemy sankcje postawić na stole, to pamiętajmy o tym, że zaraz po uruchomieniu sankcji skończy się rozmowa.

Jeżeli dzisiaj z majestatu Parlamentu Europejskiego przebudzamy się nagle i stwierdzamy, która ukraińska konstytucja jest lepsza, i odkrywamy, że ta z 2004 r. była lepsza. Ona była lepsza, tylko przez tyle lat na ten temat żadnej rozmowy nie było. Chciałbym, żebyśmy mieli trochę dystansu do siebie również i żebyśmy dali przede wszystkim naszym partnerom na Ukrainie, obojętne, czy dzisiaj mrożą się na Majdanie, czy zbroją policję żebyśmy dali im szansę na tego, żeby wystąpili razem z nami dla szukania konstruktywnego rozwiązania.